Kryzys ekonomiczny sprawił, że bezdomność stała się dramatyczną rzeczywistością w niemal wszystkich państwach członkowskich i najbrutalniejszą formą wykluczenia społecznego, powodującą konsekwencje zarówno wobec osób bezpośrednio nią dotkniętych, jak i w wymiarze ogólnospołecznym. Komisja i Parlament od lat próbują wykorzystać dostępne instrumenty w walce z bezdomnością, w tym przede wszystkim możliwości, jakie dają fundusze europejskie.

Jest to wciąż zbyt mało, by rozprawić się z problemem, ale nie jest do zaakceptowania fakt, że podejmowane działania nie przynoszą oczekiwanych rezultatów.

ulicznej bezdomności, co zakładała przyjęta trzy lata temu strategia. Co więcej nie jestem pewna, czy realne jest nawet osiągnięcie celów strategii Europa 2020. Państwa członkowskie w niewielkim stopniu potrafią wykorzystać szansę, jaka dają im unijne pieniądze. Europejska federacja organizacji pracujących na rzecz ludzi bezdomnych wskazuje, że zaproponowane w 2013